Panie Przewodniczący! Sto lat od bolszewickiej rewolucji to sto milionów ofiar śmiertelnych i dziesiątki milionów więźniów politycznych na całym świecie. Komunizm zawsze i wszędzie, na każdym kontynencie był wprowadzany siłą, ale pod szczytnymi sztandarami równości, sprawiedliwości, powszechności czy likwidacji

Ale praktycznie jednak oznaczał zawsze jedno nieograniczony terror, bo komunizm to dyktatura jednostki, to polityczny monopol partii komunistycznej, to likwidacja społeczeństwa obywatelskiego, to podporządkowanie władzy wszystkich środowisk, grup społecznych czy organizacji pozarządowych, to zakaz nie tylko działania, ale nawet myślenia innego niż to nakazane przez władze. Dlatego uważam, że komunizm, jako ideologia szkodliwa dla jednostki, także dla tkanki społecznej, powinien być zakazany.